Warum sind wir denn heute hier? Es ist ein Armutszeugnis für die verantwortlichen Regierungen nicht für die Kommission, auch nicht für das Parlament!

Gesellschaft und Politiker jeden Sonntag verkünden, wie wichtig die Bildung ist und wie wichtig Auslandserfahrungen sind. Durch den schon handwerklich misslungenen Bologna Prozess haben die Nationalstaaten den Studierenden das Leben bereits unnötig erschwert. Nun machen sie sich sogar daran, völlig ohne Not auch noch die Reputation des Flaggschiffs der europäischen Bildungspolitik ERASMUS zu beschädigen. Es ist ja schon so, dass der Auslandsaufenthalt für viele junge Menschen mit ERASMUS ohnehin bereits ein finanzieller Drahtseilakt ist. Wenn nun noch der Eindruck entsteht, dass sie sich nicht einmal auf diese Zusagen verlassen können, so ist das ein verheerendes Signal, insbesondere für diejenigen, die dringend auf die Unterstützung von ERASMUS angewiesen sind. Wiederholt haben sich die Bildungsminister dazu bekannt und jetzt wieder dass das Ziel 2020 erreicht werden muss, dass viele junge Menschen ins Ausland gehen können, mobil sein können.